hæstvirtur forseti ég tala hér fyrir nefndaráliti frá félags og tryggingamálanefnd um frumvarp til laga um breytingar á lögum númer fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og átta

sinn fund fulltrúa frá félags og tryggingamálaráðuneytinu frá íbúðalánasjóði búseta á norðurlandi búseta í reykjavík viðskiptaráðuneytinu frá samtökum fjármálafyrirtækja og frá nýja landsbankanum eða nbi h f frá nýja kaupþingi nýja glitni sambandi íslenskra sparisjóða lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins og frá lífeyrissjóði verslunarmanna þá bárust nefndinni umsagnir frá sambandi íslenskra sveitarfélaga alþýðusambandi íslands byggðastofnun umboðsmanni barna viðskiptaráði íslands persónuvernd samtökum iðnaðarins félagsbústöðum búseta á norðurlandi búseta í reykjavík og creditinfo ísland frumvarpið er þáttur í aðgerðum sem félags og tryggingamálaráðherra hefur gripið til vegna þeirrar stöðu sem er á vinnumarkaði og í efnahagslífi þjóðarinnar frumvarpinu ásamt fleiri aðgerðum er ætlað að rýmka heimildir og fjölga úrræðum sem íbúðalánasjóður hefur til að koma til móts við lántakendur sem lenda í greiðsluvanda lagt er til að íbúðalánasjóði sé heimilt að leigja eða fela öðrum að leigja það íbúðarhúsnæði sem sjóðurinn hefur yfirtekið á nauðungaruppboði þá er lögð til lenging úr fimmtán árum í þrjátíu ár á hámarkslánstíma skuldbreytingarlána íbúðalánasjóðs sem veitt eru vegna tímabundinna greiðsluerfiðleika lántaka við meðferð málsins ræddi nefndin einna helst sjónarmið varðandi útleigu íbúða þeirra sem íbúðalánasjóður eignast leiguverð þeirra hámarkslánstíma sjóðsins og hvort rétt væri að skilyrða útleigu íbúðanna við að sjóðurinn hafi eignast þær á nauðungaruppboði þá ræddi nefndin einnig ýmis málefni tengd íbúðalánasjóði sem ekki er tekið á í frumvarpinu meðal annars þau úrræði sem þegar hafa verið kynnt varðandi íbúðalánasjóð og ekki kröfðust lagabreytinga og önnur sem eru í undirbúningi fram kom í nefndinni að ekki sé ætlunin að íbúðalánasjóður standi sjálfur í leigumiðlun heldur feli öðrum það með samningi nefndin telur mikilvægt að nýtt séu þau úrræði og þekking sem til er um viðhald og útleigu þá geti verið rétt að dreifa útleigu íbúða þannig að ekki verði einn aðili sem sjái um heildarútleigu og viðhald þeirra íbúða sem sjóðurinn kann að eignast horft verði til löggiltra leigumiðlana húsnæðissamvinnufélaga svo sem búseta og sveitarfélaganna tam félagsbústaða nefndin telur einnig mikilvægt að í reglugerð um útleigu íbúða sé kveðið á um ákveðin grunnskilyrði sem leigumiðlun þurfi að uppfylla til að íbúðalánasjóði sé heimilt að fela henni útleigu fyrir sína hönd meðal annars sé rétt að kveða á um að leigumiðlun sé ekki á vanskilaskrá skuldi ekki opinber gjöld hafi skilað ársreikningi á tilsettum tíma og jafnvel að gert sé áhættumat á gjaldfærni miðlunarinnar á næstu mánuðum þá er hægt að kveða á um að miðlunin þurfi að hafa verið starfrækt í tiltekinn tíma til að koma til álita varðandi samning um útleigu íbúða sjóðsins telur nefndin að slík skilyrði ættu að koma í veg fyrir misnotkun og tryggja að viðhald og útleiga íbúða sé í höndum trausts aðila hvað leiguverðið varðar telur nefndin að gæta þurfi að því að útleiga íbúða standi undir kostnaði en jafnframt sé fyrrum eiganda ekki gert ófært að greiða leigu í greinargerð kemur fram að íbúðalánasjóður muni við útleigu miða við markaðsverð en á fundi nefndarinnar kom fram að engar tölur lægju fyrir um leiguverð á markaði utan þess að það hefur tekið að lækka nauðsynlegt er að tryggja íbúðalánasjóði rekstrargrundvöll og því eðlilegt að leggja áherslu á að einungis er um skammtímaúrræði að ræða þannig verði sjóðnum gert kleift að selja íbúðir ef leiga þeirra reynist hærri en gengur og gerist en lántakendum jafnframt gert kleift að leita að hentugu húsnæði sem hefur í för með sér sem minnst hnjask eða óhagræði fyrir lántakendur og fjölskyldur þeirra lengingu á hámarkslánstíma skuldbreytingarlána íbúðalánasjóðs úr fimmtán í þrjátíu ár eru sett þau takmörk í lögum um húsnæðismál að hámarkslánstími lána hjá sjóðnum er fimmtíu og fimm ár samanber fjórðu málsgrein fertugustu og áttundu grein laganna ef þessu tímamarki er haldið til streitu getur það orðið til þess að ekki geti allir nýtt sér heimildina til skuldbreytingar í þrjátíu ár þar sem það getur skipt einstaklinga sköpum í því efnahagsástandi sem nú ríkir að geta lengt í lánum sínum og með því lækkað greiðslubyrði leggur nefndin til að hámarkslánstími lána hjá sjóðnum verði færður í sjötíu ár nefndin telur nauðsynlegt að samhliða slíkri lengingu séu lántakendur uppfræddir um að kostnaður aukist mjög þó að greiðslubyrði léttist einungis lítillega ólíkt lánum íbúðalánasjóðs hafa lán fjármálafyrirtækja og lífeyrissjóða ekki verið bundin hámarkslánsfjárhæð og eru því oft og tíðum mun hærri en lán þau sem sjóðurinn veitir nefndin telur eðlilegt að beina þeim tilmælum til annarra lánveitenda en íbúðalánasjóðs að heimila sambærilega skuldbreytingu og frumvarpið mælir fyrir um nefndin telur það í samræmi við tilmæli ríkisstjórnarinnar um að veita lántakendum sömu úrræði og nú þegar eru til staðar og væntir þess að tilmælin muni einnig eiga við um þessa breytingu nefndin leggur áherslu á að fjármálafyrirtæki og lífeyrissjóðir geri sitt til að koma til móts við lántakendur sína með breytingum á skilmálum lána og bendir í þessu samhengi á

þegar verið sett til að greiða fyrir þessu tam lög sem fella niður þinglýsingarkostnað og stimpilgjöld af skilmálabreytingum sem og lög sem gera lántakendum kleift að óska einhliða eftir greiðslujöfnun á fasteignaveðlánum sínum nefndin leggur áherslu á að þessum lánveitendum verði gert að fara að fordæmi íbúðalánasjóðs og veita lántakendum breytingar á skilmálum lána í samræmi við ákvæði frumvarpsins sem og breytingartillögu nefndarinnar að sama skapi sé eðlilegt að lántakendum sé ekki mismunað og lánveitendur hugi að því að útfæra einnig úrræðið sem kveðið er á um í fyrstu grein í frumvarpinu er það gert að skilyrði fyrir útleigu íbúða að sjóðurinn hafi eignast þær á nauðungaruppboði nauðungaruppboð er kostnaðarsöm aðgerð sem getur haft neikvæð áhrif á einstaklinga og fjölskyldur nefndin leggur áherslu á að allra leiða sé leitað til að aðstoða fólk í greiðsluerfiðleikum og meðal annars séu einstaklingar aðstoðaðir við að minnka við sig sé þess kostur í þessu sambandi lítur nefndin til þeirra úrræða sem kynnt hafa verið á síðustu vikum lántakendum til hagsbóta sem og frumvarps um greiðsluaðlögun sem ríkisstjórnin hefur sagt að sé væntanlegt augljóst er að stundum er nauðungaruppboð eina leiðin og það úrræði að geta leigt íbúð áfram fjölskyldum þá mjög kærkomið að sama skapi telur nefndin mikilvægt að horft sé til

og eingöngu gripið til þeirra sem síðasta úrræðis nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu sem fylgir með undir þetta rita undirritaður guðbjartur hannesson formaður ármann krónu ólafsson ásta r jóhannesdóttir ögmundur jónasson árni johnsen pétur h blöndal jón gunnarsson birkir j jónsson

það hefur vantað þessa lagaheimild til íbúðalánasjóðs til þess að tryggja á að íbúðalánasjóði sé heimilt a leigja íbúð sem þeir hafi yfirtekið á nauðungaruppboði það var skoðað ítarlega í félags og tryggingamálanefnd hvort það ætti að taka út orðið nauðungaruppboð og opna þessa heimild þannig að hægt væri að leigja íbúð án ef að viðkomandi hefði lent í þrotum það hafa verið skoðaðir ýmsir aðrir möguleikar eins og það að eignast hlut í íbúðum það er sjóðurinn eða lánastofnanir gætu eignast hlut í íbúðum og fleiri úrræði voru skoðuð við töldum eftir að hafa haft samráð við alla þá aðila sem til voru kallaðir til nefndarinnar að ekki væri rétt að breyta þessu ákvæði að svo stöddu heldur yrði það þá að koma til síðar í tengslum við frekari úrræði sem yrðu þá kynnt

en það er ástæða til að undirstrika þann kafla í nefndarálitinu sem ítrekar að þetta er ekki endilega æskilegt úrræði nema í algjörri neyð þetta léttir ekki greiðslubyrði það mikið og hækkar auðvitað greiðsluna í heild ef fólk fer í lántökur til svo langs tíma það er ástæða til að ítreka það sérstaklega að það er mikilvægt að lántakendum sé gert ljóst hver ávinningurinn er og hvernig málið lítur út þegar það er skoðað í heild til langs tíma það eru auðvitað fleiri atriði sem hafa verið í skoðun og verða væntanlega skoðuð áfram það sem er auðvitað mikilvægast að skoða er með hvaða hætti er hægt að bregðast við hugsanlegu verðbólguskoti og það er auðvitað ekkert búið að taka á því máli endanlega